Vous avez raison de souligner que le harcèlement et la pornographie sur les réseaux sociaux représentent un danger pour les femmes et les filles. Vous avez raison d'affirmer que la maternité est synonyme de discrimination à l'embauche et vous avez raison aussi de dire que le principe à travail égal, salaire égal reste toujours aujourd'hui un fantasme. Mais la suite est beaucoup plus déroutante.

Ces statistiques sur les femmes travaillant dans les médias vous permettraient d'affirmer qu'elles sont discriminées.

Ce n'est pas parce que les femmes représentent 50 des employés dans un domaine qu'elles seront les égales des hommes. L'égalité ne se décrète ni ne se mesure à coups de statistiques. Vous avez une autre solution faire changer les mentalités par les médias. C'est là que le texte devient pour nous très dérangeant. Selon vous, les médias ne véhiculeraient pas la bonne vision du monde mais des stéréotypes de genre qui seraient des insultes faites aux femmes. On peut aisément deviner les métiers ou les rôles que cache ce terme de stéréotype infirmière, secrétaire, femme de ménage ou même pire, mère de famille. À vous lire, aucun de ces rôles ne devrait être accolé aux femmes dans un contenu médiatique comme s'il jetait le discrédit sur elles, comme si cela était la cause de leur malheur. Votre volonté aveugle et impulsée par quelques lobbies communautaristes de vouloir absolument faire des filles des garçons, et inversement, devient ridicule. Vous oubliez finalement le point primordial qui devrait prévaloir sur tout le reste la liberté de choix. Dans ce domaine des médias, comme dans tous les autres domaines de la société, nous, députés, devons garder une chose à l'esprit celle d'offrir à chaque individu la possibilité de choisir librement la voie professionnelle et personnelle qu'il souhaite suivre. Aux quotas, à la rééducation des consciences, aux discours larmoyants sur le fait que seulement 40 de femmes travailleraient dans les médias, qui sonnent comme des incantations, je préfère la complémentarité entre les hommes et les femmes, je préfère la liberté de choix, je préfère l'égalité des droits.